ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sjö frá meiri hluta fjárlaganefndar störf nefndarinnar við afgreiðslu frumvarpsins hafa verið með hefðbundnum hætti nefndin hóf störf tuttugasta og fimmta september síðastliðinn og átti viðtöl við fulltrúa sveitarfélaga sem gerðu henni grein fyrir erindum sínum þá hefur nefndin kallað fyrir fulltrúa ráðuneyta og einstakra stofnana frá því að nefndin hóf störf við afgreiðslu frumvarpsins hefur hún haldið tuttugu og átta fundi og átt viðtöl við fjölmarga aðila fulltrúar frá fjármálaráðuneyti komu á fund nefndarinnar og til viðræðna um tekjuhlið frumvarpsins samkvæmt annarri málsgrein tuttugustu og fimmtu greinar þingskapa getur fjárlaganefnd vísað til annarra fastanefnda þeim þáttum fjárlagafrumvarpsins sem fjalla um málefnasvið þeirra með bréfi dagsettu fimmta október síðastliðnum óskaði nefndin eftir álitum fastanefnda þingsins um þá þætti frumvarpsins er varða málefnasvið hverrar um sig nefndirnar hafa skilað álitum og eru þau birt á fylgiskjölum með nefndarálitinu eins og fyrir er mælt um í þingsköpum nefndin hefur lokið afgreiðslu flestra þeirra erinda sem henni bárust breytingartillögur þær sem eru til umfjöllunar við aðra umræðu nema samtals níu þúsund fimm hundruð sextíu og fjögur og hálft ár til hækkunar á sundurliðun annars hér verður fyrst gerð grein fyrir meginbreytingum er varða tekjuhlið frumvarpsins þá er gerð grein fyrir þeim breytingum sem lagt er til að verði gerðar á sundurliðunum í endurskoðaðri tekjuáætlun efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytis er gert ráð fyrir að tekjur verði þrjú hundruð sjötíu og sex þúsund fjögur hundruð og þrettán komma sjö ár sem er þrjú þúsund fimmtíu og átta komma níu ár hækkun frá frumvarpinu tekjujöfnuður verður um átta þúsund níu hundruð níutíu og níu komma tvö ár sem er lækkun um sex þúsund fimm hundruð og fimm komma sex ár meiri hlutinn þakkar fulltrúum stjórnarandstöðunnar í nefndinni fyrir mjög gott samstarf þá hefur nefndin notið aðstoðar ríkisendurskoðunar og fjármálaráðuneytis einnig hafa einstök ráðuneyti veitt nefndinni upplýsingar og aðstoð meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum þeim sem skýrðar hafa verið og verða skýrðar hér á eftir og gerð er tillaga um í sérstökum þingskjölum alþingi tuttugasta nóvember tvö þúsund og sex birkir j jónsson einar oddur kristjánsson drífa hjartardóttir ásta möller bjarni benediktsson og guðjón ólafur jónsson háttvirtir þingmenn hæstvirtur forseti ég ætla hér í minni ræðu að fara yfir tekju og útgjaldahlið fjárlaga hér við aðra umræðu ég vek athygli á því að dreift hefur verið breytingartillögum sem snerta heimildargreinar sjöttu greinar og

einnig höfum við lagt hér fram breytingartillögur við breytingartillögur á þingskjali fjögur hundruð tuttugu og tvö sem ég er flutningsmaður að og hefur verið beitt hér til allra þingmanna hæstvirtur forseti ég vil fyrst af öllu ræða hér þær forsendur sem eru fyrir frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sjö samkvæmt ári frumvarpi sem nú liggur fyrir eftir umfjöllun nefndarinnar við önnur umræða er gert ráð fyrir að kemur ríkissjóðs verði rúmir þrjú hundruð sjötíu og sex milljarðar króna á árinu tvö þúsund og sjö en útgjöldin rúmlega þrjú hundruð sextíu og sjö milljarðar því verður tekjujöfnuður ríkissjóðs jákvæður um rúma níu milljarða króna meiri hluti fjárlaganefndar hefur lagt til aukin útgjöld upp á níu komma fimm milljarða króna en að sam skapi er gert ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs aukist um liðlega þrjá milljarða þannig lækkar tekjujöfnuður ríkissjóðs sem því nemur og eins og áður sagði er nú gert ráð fyrir níu milljarða króna afgangi tekjujöfnuði á fjárlögum ársins tvö þúsund og sjö hæstvirtur forseti forsendur fjárlaga hafa breyst og kannski sérstaklega vegna ákvarðana ríkisstjórnarinnar um lækkun á matvælaverði sem mun taka gildi fyrsta mars næstkomandi

þúsund og sjö verði þrjú prósent þar kemur sérstaklega til sú lækkun sem mun verða á matvælaverði á næsta ári sem mun hafa þau áhrif að verðlag á matvöru mun lækka og því er forsendum breytt að þessu leyti og gert ráð fyrir að verðbólgan á árinu tvö þúsund og sjö verði þrjú prósent sem er mikið ánægjuefni hvað einkaneysluna varðar var í fyrri spá fjármálaráðuneytisins gert ráð fyrir samdrætti upp á einum komma átta prósent en nú er gert ráð fyrir að samdráttur í einkaneyslu verði um eitt prósent í ljósi breyttra forsendna gert er ráð fyrir að atvinnuleysi verði ein níu prósent á árinu tvö þúsund og sjö sem er með því allra lægsta sem gengur og gerist í evrópu og er náttúrlega mikið fagnaðarefni fyrir okkur sem þjóð að við skulum búa við svo hátt atvinnustig sem raun ber vitni og ber vitni um sterka stöðu ríkissjóðs því að að sjálfsögðu er það þannig að sú mikla atvinnuþátttaka hér á innlendum vinnumarkaði og lítið atvinnuleysi hefur stuðlað að mjög öflugum ríkissjóði samkvæmt þeim forsendum sem gerðar eru vegna frumvarpsins árið tvö þúsund og sjö er gert ráð fyrir að viðskiptahallinn verði sem samsvarar ellefu komma eitt prósent af landsframleiðslu en áður var gert ráð fyrir tíu komma sjö prósent viðskiptahalla og er hann að að aukast örlítið sem því nemur hér er samt sem áður hæstvirtur forseti um mjög mikinn viðsnúning að ræða því að á árinu tvö þúsund og sex á þessu ári er gert ráð fyrir um nítján prósent viðskiptahalla þannig að hér er um mikinn viðsnúning að ræða sem skýrist af því að innflutningur á næsta ári mun fara minnkandi vegna þess að umsvif vegna stóriðjunnar eru að minnka en að sama skapi munu útflutningstekjur ríkissjóðs vegna álveranna á grundartanga og á austurlandi aukast að sama skapi og þess vegna mun viðskiptahallinn minnka mjög hratt vegna þessara ákvarðana sem meðal annars ríkisstjórnin hefur tekið um atvinnuuppbyggingu á austurlandi og fyrir árið tvö þúsund og átta er gert ráð fyrir að viðskiptahallinn verði um fjögur prósent því að þá verða þau fyrirtæki sem hafa verið og eru í uppbyggingu hér á landi bæði á grundartanga og á reyðarfirði komin í fullan gang og því mun viðskiptahallinn stórlækka og verða eins og ég sagði áður um fjögur prósent árið tvö þúsund og átta hæstvirtur forseti hvað hagvaxtarspár um ræðir er gert ráð fyrir meiri hagvexti á næsta ári en við áætluðum hagvöxtur verður um eins og hálft prósent en var áætlaður um eitt prósent skýringin á því er sú sama og gagnvart viðskiptahallanum en það er gert ráð fyrir að mun meiri útflutningur verði sem sagt það ár og mun minni innflutningur gert ráð fyrir að útflutningur muni aukast um tíu prósent en innflutningur að sama skapi um níu prósent

þá er eðlilegt að við spyrjum að þessu sögðu hvaða áhrif þessar þjóðhagsstærðir hafi á kjör almennings en eins og við vitum hefur kaupmáttur heimila aukist mjög mikið frá árinu nítján hundruð níutíu og fimm um fimmtíu til sextíu prósent raunkaupmáttaraukning og trúlega má hvergi í evrópu finna eins mikla kaupmáttaraukningu eins og á umræddu tímabili hér á íslandi á þessu ári er gert ráð fyrir því að kaupmáttur almennings aukist áfram um fimm komma sjö prósent sem er meira en menn gerðu ráð fyrir í forsendum fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex sem eru mikil gleðitíðindi

ári og yfir tvö prósent á árinu tvö þúsund og átta við munum því halda áfram á þeirri leið að kjör almennings á íslandi munu batna og við munum reyna í ljósi góðrar stöðu ríkissjóðs að skila þeim ávinningi sem við höfum náð í ríkisfjármálum til almennings og til þeirra stofnana í heilbrigðis mennta og félagsþjónustunni sem þurfa alltaf á sífellt meiri fjármunum að halda en við höfum náð að

eins og ég minntist hér á áðan er ríkissjóður nær skuldlaus í dag nettóstaða ríkissjóðs er mjög góð og ég minntist á það hér við aðra umræðu fjáraukalaga um daginn að árið nítján hundruð níutíu og átta það er ekki lengra síðan en þá þá greiddi íslenski ríkissjóðurinn

öll framlög ríkissjóðs sem við vorum að verja árið nítján hundruð níutíu og átta til menntastofnana í landinu voru samsvarandi háar og við vorum að verja til vaxtagjalda það sýnir sig því hvers lags gríðarlegur viðsnúningur hefur átt sér stað í rekstri ríkisins mjög miklir fjármunir eru nú til staðar inni í ríkissjóði til þess eins og ég sagði áðan að standa vörð um mikilvæga málaflokka og til þess að bæta enn frekar kjör almennings í framtíðinni hæstvirtur forseti það kom fram við fyrstu umræðu fjárlaga að nauðsynlegt væri að fjárlaganefnd færi ítarlega ofan í málefni ráðuneyta og undirstofnana þeirra eins og á g sagði hér í nefndarálitinu áðan hefur nefndin haldið tuttugu og átta fundi og fengið mikinn fjölda gesta á þessa fundi til þess eins að fá skýra mynd á rekstur einstakra stofnana og ráðuneyta ég vil af þessu tilefni árétta að gott samstarf var í nefndinni í þessari vinnu og ég vil sérstaklega þakka nefndarfólki í fjárlaganefnd fyrir gott samstarf í þessari vinnu að sjálfsögðu er það nú svo að stjórn og stjórnarandstöðu getur greint á í ýmsum málum og skárra væri það nú en það er mjög mikilvægt í nefndarstarfi sem þessu ná samkomulagi um verklag og hverjir skyldu kallaðir á fund nefndarinnar og það tókst með ágætum og fyrir það vil ég þakka hæstvirtur forseti ég ætla þá að bregða mynd á þær útgjaldatillögur sem meiri hluti fjárlaganefndar leggur til við aðra umræðu stærstu útgjaldaliðirnir og mestu framlög sem meiri hlutinn leggur til eru til heilbrigðismála og til menntamála að sjálfsögðu er það þannig þegar hver

sín fjárlög og ríkisstjórnarflokkar þeim að baki þá er það sú pólitík sem viðkomandi meiri hluti boðar áhersluatriði meiri hlutans í þeirri fjárlagagerð sem hefur verið og átt sér stað á undanförnum dögum er sú að auka framlög til velferðarmála til menntamála og standa vörð um þær stofnanir þær glæsilegu stofnanir sem eru að veita almenningi þjónustu á þessum sviðum meiri hlutinn leggur til að sautján hundruð

þessir fjármunir fara ekki allir til menntakerfisins en þó nokkuð stór hluti af því og á ég eftir að fara betur yfir það í minni ræðu hér á eftir ríflega eitt og hálfur milljarður rennur til heilbrigðisráðuneytisins til heilbrigðisstofnana í landinu og mun ég fara betur yfir það á eftir þannig að þetta eru helstu línurnar sem meiri hlutinn hefur lagt til við aðra umræðu í sínu starfi að leggja verulega fjármuni til

breytingartillögur ég mun stikla þar á stóru og fara yfir þau helstu mál sem meiri hlutinn hefur lagt áherslu á og mun ég ekki flytja sem sagt tæmandi erindi um það og telja upp alla liði allar breytingartillögur sem nefndin gerði heldur stikla á stóru hvað það varðar í fyrsta lagi er lagt til um æðstu stjórn ríkisins að þar verði framlög aukin um tæpar hundrað sjötíu og fjórar milljónir til forsætisráðuneytisins er lagt til að fjárheimild forsætisráðuneytisins verði aukin um hundrað fjörutíu og sex milljónir og til menntamálaráðuneytisins eins og ég sagði áðan er gert ráð fyrir að sautján hundruð tuttugu og sjö milljónir tæpar muni renna til þess ráðuneytis ég vil staldra hér við og minna á það að á síðasta vori var samþykkt byggðaáætlun hér í alþingi af öllum flokkum þverpólitískt þar var lögð mjög mikil áhersla á það að í þeirri byggðaáætlun þeirri stefnumótandi byggðaáætlun sem á að gilda næstu fjögur árin að þar verði mikil áhersla lögð á uppbyggingu menntunar og þekkingarstigs á landsbyggðinni ég hef sagt það hér áður úr þessum ræðustól að ef byggðaáætlun stefnumótandi byggðaáætlun á að hafa eitthvert verulegt gildi í sjálfu sér verður þess að sjást stað í fjárlögum fyrir viðkomandi ár ég tel að eftir ágætt samstarf í fjárlaganefnd og eftir góða yfirferð yfir málefni menntamálaráðuneytisins endurspeglist tillögur meiri hlutans í því að við viljum kannski ekki síst styrkja menntunarþáttinn á landsvísu á landsbyggðinni því að það er svo að það er mjög mikilvægt fyrir byggðirnar að efla menntastofnanir sem þar eru fyrir og bera tillögur meiri hlutans þess efnis hér er í fyrsta lagi gerð tillaga um þrjú hundruð ár hækkun til háskólans í samræmi við ákvæði nýs kennslu og rannsóknarsamnings sem fyrirhugað er að gera við skólann með nýjum samningi mun háskóli íslands setja sér það markmið að öðlast viðurkenningu sem háskóli í fremstu röð við hljótum að fagna þessu stefnumiði sem háskólinn hafur sett sér í samstarfi við menntamálaráðuneytið það er mjög mikilvægt að við eflum háskóla íslands ég er talsmaður þess að við stöndum vörð um ríkisháskólana og kannski ekki síst háskóla íslands og jafnframt háskólann á akureyri og það er mjög mikilvægt að háskóli íslands hafi fjármuni til þess að fara í þessa stefnumótun í miklar

málum og ríkisstjórnarmeirihlutinn hér leggur háskólanum lið í þeirri vinnu til þess að gera þennan háskóla að einum framsæknasta háskóla í evrópu hæstvirtur forseti háskólinn á akureyri þar er gerð er tillaga um sjötíu milljónum króna hækkun á fjárveitingu til rannsókna hjá háskólanum á akureyri hér er mjög mikilvægt skref stigið í þá átt að efla háskólann á akureyri háskólinn á akureyri eins dag segir í byggðaáætlun stjórnvalda er ein mikilvægasta menntastofnun á landinu á landsbyggðinni og hefur í sínum störfum eflt menntun víðs vegar um landið meðal annars í gegnum sitt fjarnám það er þannig að þeir nemendur sem stunda nám hjá háskólanum á akureyri kjósa frekar að búa á landsbyggðinni þetta segja opinberar tölur og þess vegna er mjög mikilvægt að sá skóli sem hefur verið að efla landsbyggðina á þessu sviði að það sé vel hlúð að þessum skóla sem gegnir svo veigamiklu hlutverki eins og ég nefndi hér áðan í meðal annars byggðastefnu stjórnvalda næstu fjögur árin jafnframt er gert ráð fyrir því að áttundu milljón króna verði varið til náms sem fyrirhugað er að fari fram á vegum háskólans á akureyri í samvinnu við erlenda háskóla þetta er mjög merkilegt mál sem hæstvirtur utanríkisráðherra hefur beitt sér mjög í og mjór er mikils vísir vil ég segja í þessu það að háskólinn á akureyri skuli vera að festa sig í sessi sem alþjóðleg menntastofnun er mjög mikilvægt við þurfum að sækja fram við þurfum að vera í útrás í háskólapólitíkinni eins og á öðrum sviðum hér í þessu samfélagi og þess vegna fagna ég því sérstaklega að við skulum styrkja þetta alþjóðastarf hjá háskólanum á akureyri hæstvirtur forseti jafnframt leggur meiri hlutinn til að styrkja reykjavíkurakademíuna annars vegar er þar lögð til sex komma tveimur milljónum króna hækkun á framlagi til reksturs akademíunnar hins vegar er gerð tillaga um fjögur á milljón króna tímabundið framlag til tvískipts verkefnis í tengslum við tíu ára afmæli akademíunnar hæstvirtur forseti reykjavíkurakademían er mjög merkilegt fyrirbrigði sem hlaut styrkveitingu á sínum tímum frá háttvirtri fjárlaganefnd til þess að hefja sína starfsemi nú eru margir tugir fræðimanna sem eru innan akademíunnar og mjög merkilegt fræðastarf sem þar fer fram reykjavíkurakademían hefur ekki fengið mikla hækkun á fjárframlögum á undanförnum árum og við í meiri hluta nefndarinnar töldum nauðsynlegt að sækja rekstur akademíunnar því að eins og ég segi er unnið þar að mjög merkilegu og einstöku fræðastarfi og fræðasamfélagi sem á sér ekki hliðstæðu í þeim löndum sem við berum okkur saman við og við vitum til þess að nágrannalönd hafa horft til þessa módels sem reykjavíkurakademían er og því mikilvægt að hún haldi áfram að eflast og stækka

hæstvirtur forseti málefni framhaldsskólanna hafa verið mjög til umræðu hér innan þings sem utan á síðustu missirum í tillögu í því frumvarpi sem lagt var fram nú í haust var gert ráð fyrir að auka framlög til framhaldsskólanna um fimm hundruð milljónir en jafnframt var gerð aðhaldskrafa þar á móti um að skerða þær fimm hundruð milljónir um þrjú hundruð og við fengum í fjárlaganefnd þingsins mikil viðbrögð úr samfélaginu ekki síst frá forustumönnum skólanna um það að hér væri of langt gengið og að framhaldsskólunum væri of þröngt sniðinn stakkur á árinu tvö þúsund og sjö við kynntum okkur í samvinnu við embættismenn í menntamálaráðuneytinu hvernig breytingar voru gerðar á reiknilíkaninu sem margir vildu meina að kæmi sérstaklega illa niður á verknámi og minni skólum á landsbyggðinni meiri hluti nefndarinnar hefur lagt það til í framhaldi af þessari vinnu að framlög til framhaldsskóla verði aukin um tvö hundruð fimmtíu milljónir króna á árinu tvö þúsund og sjö þar er sérstaklega lögð áhersla á að standa vörð um minni skóla kannski ekki síst á landsbyggðinni og um verknámsskólana því að eins og þær breytingar sem gerðar voru á reiknilíkaninu og voru fyrirhugaðar þá var ljóst að það mundi bitna sérstaklega illa á verkmenntun í landinu það er mjög mikilvægt að við stöndum vörð um verkmenntun við tölum fallega um þessar námsgreinar á tyllidögum og því er mjög mikilvægt að við skerða ekki framlög til þeirra stofnana sem eiga að standa undir kennslu á þeim sviðum og því leggur meiri hlutinn það til að sérstaklega verði gert ráð fyrir hækkun til verkmenntaskólanna í landinu í þeim tillögum hér fyrir aðra umræðu ásamt því sem minni skólar sem eru kannski ekki með eins hagstæðar

hægt að sjá það á fylgiskjali hver skipting er á milli einstakra skóla eins og þessar breytingartillögur meiri hlutans líta út hæstvirtur forseti meiri hluti nefndarinnar hefur gert jafnframt tillögu um tuttugu og fjögur á milli króna hækkun á liðnum um fræða og þekkingarsetur og er fjárveitingin ætluð fjórum háskólasetrum sem þannig fá sex milljónir króna framlag hver þau

á húsavík sem ráðgert er að stofna í ársbyrjun árið tvö þúsund og sjö það verður hýst innan þekkingarseturs þingeyinga og rekið í nánu samstarfi við þá stofnun og náttúrustofu norðausturlands þetta er hæstvirtur forseti í þeim anda sem ég rakti hér áðan um stefnumarkandi byggðaáætlun stjórnvalda næstu fjögur árin um það að auka menntun á landsbyggðinni og fjölga til dæmis háskólasetrum ég tel að hér sé um mjög merkilegt skref að ræða við erum að stofna hér fjögur háskólasetur sem eru að sérhæfa sig á ákveðnum greinum og það er mjög mikilvægt fyrir þau byggðarlög sem ég nefndi hér áðan sem velflest standa veikt í byggðalegu sjónarmiði að við komum á fót fræða og þekkingarsamfélagi á þessum svæðum því að það mun efla þessi samfélög til framtíðar litið þó að hér sé ekki um stórar fjárveitingar að ræða mun þetta standa undir öflugu fræðastarfi og efla það þekkingarsamfélag sem er fyrir í þessum byggðarlögum og ég tel það vel koma til greina að við göngum lengra í þessu á næstu árum því að við þurfum að hækka menntunarstigið á landsbyggðinni ef landsbyggðin á

varanlega sett á fót fjögur háskólasetur á landsbyggðinni eins og ég sagði á hornafirði húsavík ísafirði og á snæfellsnesi þetta er mikilvægt mál

menntamálaráðuneytisins er gerð tillaga um hundrað milljónir króna framlag til íslenskukennslu fyrir útlendinga mikil fjölgun hefur orðið á fólki af erlendum uppruna sem

við þekkjum þá umræðu sem hefur farið fram að undanförnu um málefni útlendinga hér á landi það er mjög viðkvæm umræða og þess vegna er mjög mikilvægt að innviðir í stjórnkerfinu sem snúa að þessu fólki sem hefur komið hingað til þess að auka hagvöxt og velsæld hér á landi að við getum haft innviði stjórnkerfisins þannig að við getum tekið sómasamlega á móti þessu fólki því fögnum við sérstaklega því að lagðar séu hundrað milljónir til þess að fram fari aukin íslenskukennsla hér á landi því nýbúar sem hingað koma munu aldrei geta samlagast íslensku samfélagi ef þeir ná ekki tökum á tungunni þess vegna er mikilvægt að við eflum þessa innviði verjum meiri fjármunum til þess að erlent vinnuafl hér á landi hafi aðgengi að íslenskukennslu þetta fólk er að skila okkur ríkissjóði og íslensku samfélagi gríðarlegum fjármunum með sínum störfum hér á landi og því eru þær hundrað milljónir sem hér eru lagðar til hreinir smámunir miðað við það hvað þetta fólk er að leggja til samfélagsins hæstvirtur forseti það var gerð aðhaldskrafa á þjóðminjasafn íslands dag í umræðum um ríkisstofnanir almennt hef ég lagt áherslu á það að við reynum með starfsemi sem er staðsett á landsbyggðinni að setja höfuðstöðvar þar niður því að útstöðvar frá höfuðborgarsvæðinu lenda alltaf í því fyrstar ef fara á að hagræða í rekstri þá lenda þær undir skurðarhnífnum þetta er gömul saga og ný við fengum þær upplýsingar í fjárlaganefnd að í ljósi þessarar aðhaldskröfu stóð til að skerða starfsemi á landsbyggðinni annars vegar hjá forsvari á hvammstanga og hins vegar landvist á húsavík en það eru mjög glæsileg fjarvinnsluverkefni

við fengum þau skilaboð í háttvirtri fjárlaganefnd að í ljósi aðhaldskröfu á þjóðminjasafn íslands var gerð sem sagt tillaga um það að skera niður fjarvinnsluna á hvammstanga og húsavík kannski er það fjarlægðin sem skiptir þar máli það er kannski auðveldara að bregða upp hnífnum ef viðkomandi aðili er ekki í næsta skrifstofuherbergi við þig eða á sama gangi en ég tel í ljósi þess eins og ég minntist hér á áðan að við í byggðaáætlun ætlum að fjölga opinberum störfum á landsbyggðinni þá eru svona skilaboð ekki góð og við í meiri hluta fjárlaganefndar gerum tillögu um það að fimm milljónir verði settar á fjarvinnsluverkefni hjá landvist á húsavík og fimm milljónir hjá forsvari á hvammstanga þessi verkefni verða nú sérmerkt á fjárlögum þau voru sérmerkt en síðan féll sérmerkingin út þannig að þessi verkefni fóru undir þjóðminjasafn íslands og eins og ég segi tel ég mjög mikilvægt að við stöndum vörð um þó þau fáu opinberu störf sem eru á landsbyggðinni ég tel að með þessari tillögu meiri hlutans sé starfsemin bæði á hvammstanga og á húsavík tryggð til langframa hæstvirtur forseti við leggjum líka fram tillögu um að styrkja mjög merkilegt verkefni sem er á vegum landsbókasafns íslands en þar er gerð tillaga um að veita landsbókasafni íslands háskólabókasafni tólf milljónir króna á ári í þrjú ár til að setja dagblöð á stafrænt form undanfarin ár hefur verið unnið að því að setja morgunblaðið á stafrænt form með styrk frá árvakri lögberg heimskringla hefur verið mynduð fyrir styrk frá menntamálaráðuneyti og nú hefur safnið fengið styrk frá þrjú hundruð sextíu og fimm prentmiðlum til að hefja myndatöku á d v dagblaðinu og vísi mikil slagsíða er á því dagblaðaverkefni sem nú er aðgengilegt og telur safnið óásættanlegt að einungis hluti af íslenskum dagblöðum sé aðgengilegur í stafrænu formi til að bæta úr þessu hafa landsbókasafn og amtsbókasafnið á akureyri reynt að afla því stuðnings að alþýðublaðið dagur tíminn og þjóðviljinn verði einnig sett á stafrænt form landsbókasafnið leggur til myndavél tengingar milli safnanna þjálfun starfsmanna og forritunarvinnu ég held að það sé mjög mikilvægt að almenningur hafi jafnt aðgengi að þeim blöðum sem ég nefndi hér sem ekki er búið að skanna þetta er mikið notað í upplýsingavinnu hjá námsmönnum og fleirum og sagnfræðingum sem vilja kynna sér heimildir til forna en hingað til eins og staðan er núna hefur morgunblaðið einungis verið aðgengilegt hvað þetta varðar og mjög mikilvægt fyrir fræðimannasamfélagið og áhugasaman almenning að menn geti flett upp þessum hinum blöðum líka á stafrænu formi

þar er rætt um að í fyrsta lagi á að gera tólfta milljónir króna tímabundið framlag til byggðasafnsins í görðum á akranesi vegna kútters sigurfara í öðru lagi tíu milljónir króna tímabundið framlag vegna hvalasafnsins á húsavík og þetta eru framlög sem á að gera samning um við viðkomandi söfn af hálfu menntamálaráðuneytisins í þriðja lagi á að gera samning við víkina sjóminjasafnið

og fimm um þrjátíu milljónir til safnahúss í búðardal sem greiða á í þremur jöfnum greiðslum í fyrsta skipti árið tvö þúsund og sex

fyrir það ár í fimmta lagi er gerð tillaga um átta ár tímabundið framlag til hrísbrúnar vegna fornleifarannsókna og uppgraftar heildarstyrkur er tuttugu og fjögur ár sem greiðist í þremur jöfnum

fyrsta greiðsla sex ár kemur til greiðslu tvö þúsund og sjö og síðan verða þær greiddar jafnóðum og síðasta greiðsla árið tvö þúsund og ellefu í sjöunda lagi er gerð tillaga um sex ár tímabundið framlag vegna galdrasýningar á ströndum en fyrirhugað er að gera samning um þrjátíu ár styrk á næstu fimm árum þetta eru sem sagt þær stofnanir sem menntamálaráðuneytið hefur gefið út að séu í því ferli að gera eigi samning við viðkomandi söfn sem er mjög mikilvægt fyrir viðkomandi byggðarlög að þau hafi fast í hendi framtíðarframlög ríkisins til starfs viðkomandi safna og hér er um mjög mjög gott mál að ræða og mörg mjög merkileg söfn sem hafa risið á undanförnum árum hæstvirtur forseti við gerum í meiri hlutanum tillögu um hundrað þrjátíu og fimm og hálft ár tímabundna hækkun á liðnum til eftirfarandi verkefna og þetta snertir málefni húsafriðunarnefndar við höfum verið á ágætu samstarfi við forstjóra húsafriðunarnefndar magnús skúlason og þær tillögur sem við leggjum til til húsfriðunar

og eru þetta fjölmörg verkefni og mörg verkefni sem hafa verið um áraraðir í tillögu meiri hluta fjárlaganefndar í uppbyggingarfasa og taka mörg ár

mun ekki veita framlag til fornleifarannsókna á næsta ári vegna þess að það fé er uppurið og því fengum við í fjárlaganefnd mörg erindi um það að styrkveiting til ýmissa fornleifarannsókna sem kristnihátíðarsjóður hefur meðal annars styrkt verði haldið áfram mörg þessi verkefni eru einungis hálfköruð og það er mjög mikilvæga að við klárum þessar rannsóknir sem hafa ekki síst sögulegt gildi fyrir okkur og líka mikið gildi fyrir ferðaþjónustu á viðkomandi stöðum því að hér er um mjög áhugaverð verkefni að ræða meiri hluti nefndarinnar gerir tillögu um þrjátíu og fjögur komma fjögur ár hækkun til ungmennafélags íslands þar af er nítján komma fjögur ár hækkun á framlagi til ungmennafélags íslands og er fimmtán ár framlag ætlað dalabyggð ásamt umfí vegna ungmenna og tómstundabúða að laugum í sælingsdal

ég vekja sérstaka athygli á lið eins tuttugu og þrjú mannréttindamál þar sem gerð er tillaga um fjögur ár millifærslu á fjárheimildum af liðnum þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi yfir á þennan lið munu fjármunir af þessum lið renna til mannréttindaskrifstofu íslands sem hefur verið mikið í umræðum hér í fjárlagagerð á undanförnum árum undir landbúnaðarráðuneyti eru lagðar til hundrað og sjö komma átta ár til útgjaldaauka

ætla ég að stikla á stóru gerð er tillaga um tuttugu og fjögur ár hækkun til skógræktar ríkisins og þar af eru fjórtán ár vegna hekluskóga staða skógræktarinnar hefur verið mikið til umfjöllunar innan fjárlaganefndar og utan fjárlaganefndar og hafa forsvarsmenn skógræktarinnar bent á það að frá árinu tvö þúsund og fimm

og í raun og veru hefur skógræktin verið rekin á þeim lið á eignasölulið sem sagt að fjármunir sem skógræktin hefur haft af eignasölu hefur verið varið áfram til rekstrar meiri hlutinn leggur til að það verði bætt við tíu milljónum inn í rekstrargrunn skógræktarinnar auk þess sem við vitum að miklir fjármunir munu koma vegna sölu á löndum skógræktarinnar á næsta ári og við höfum tryggingu fyrir því að starfsemi skógræktarinnar á næsta ári verði í engu skert skógræktin muni halda áfram að sinna sínum verkefnum og að fjármunum til þeirrar stofnunar til þeirra verkefna verði tryggðir bæði þá með þessum hækkunum á þessum grunni og síðan með sölu á löndum skógræktarinnar þannig að rekstur skógræktarinnar á næsta ári er tryggður og það er mjög mikilvægt að við stöndum vel að framlögum til skógræktar því að skógrækt ríkisins er að sinna mjög mörgum metnaðarfullum verkefnum víða um land og það væri synd ef skógræktin þyrfti vegna fjárskorts að hætta einhverjum af þeim verkefnum og við teljum að það sé tryggt að skógræktin geti verið með óbreyttan rekstur og staðið að öllum þeim verkefnum sem nú eru í gangi á næsta ári undir liðnum dóms og kirkjumálaráðuneyti er lögð til þrjú hundruð fjörutíu komma níu ár þar vil ég nefna sérstaklega fangelsisbyggingar lagt er til að tímabundið framlag til endurbóta og framkvæmda við fangelsi og lögreglustöð á akureyri og fangelsi á kvíabryggju verði hækkað um tuttugu og þrjú og hálft ár í fjárlögum tvö þúsund og sex og fjárlagafrumvarpi tvö þúsund og sjö hefur verið veitt samtals hundrað sextíu og átta ár til fangelsisins á akureyri og gert var ráð fyrir að nýta uppsafnaðan afgang til framkvæmda á kvíabryggju

úrbætur í því til að mynda á kvíabryggju og á akureyri og því sérstakt fagnaðarefni að við skulum vera að auka framlög til þessara fangelsa til þess að það sé hægt að bæta aðstöðu

undir lið félagsmálaráðuneytisins er gert ráð fyrir níu hundruð tuttugu og sjö ár hækkun þar er gerð tillaga um sextíu ár framlag til að koma til móts við kostnað sveitarfélaga við að bjóða fötluðum börnum í fimm og tíunda bekk grunnskólans svonefnda lengda viðveru fyrir og eftir reglulegan skólatíma þetta hefur verið mjög mikið baráttumál

og ég tel að þó að hér sé einungis um bráðabirgðalausn að ræða gat það ekki bitnað á fötluðum nemendum í grunnskólum landsins að það væri einhver hnútur á milli ríkis og sveitarfélaga þegar kæmi að málefnum fatlaðra í þessu hér er verið að bæta mjög þjónustu við fatlaða nemendur í grunnskólum landsins og ég tel brýnt að sem allra fyrst höggvi ríki og sveitarfélög á þann hnút hver á að þjónusta þennan hóp fatlaðra barna því að við þurfum að hafa það tryggt að þessi fötluðu börn njóti þeirra sjálfsögðu mannréttinda að fá þjónustu innan grunnskólanna svo sem lengda viðveru eins og öll önnur börn ég vil líka hæstvirtur forseti vekja sérstaka athygli á því að lagt er til að veittar verði þrjátíu ár til starfsemi nýrrar skammtímavistunar fyrir fötluð börn og ungmenni í reykjavík það er mikil eftirspurn eftir þessari þjónustu árið tvö þúsund var komið á fót sérstöku átaki til þess að minnka biðlista bæði i skammtímavistun og kannski ekki síst

hafa verið byggð upp á þessu tímabili það var mjög slæmt ástand í málaflokknum árið tvö þúsund við þurfum að halda áfram að gera betur það er verið að fara í átak í málefnum geðfatlaðra en það má ekki þýða það að málefni fatlaðra verði þá sett á einhvern núllpunkt við þurfum að halda áfram að bæta þjónustu við fatlaða og það er því sérstakt ánægjuefni að lagt sé til að ný skammtímavistun verði reist í reykjavík sem getur þjónustað mjög mikinn fjölda af börnum og þeirra fjölskyldur og þessi úrræði hafa verið mjög vel nýtt og þetta mun minnka verulega álag á aðstandendur fatlaðra barna þetta úrræði sem lagt er til hér af hálfu meiri hlutans að verði lagt í að byggja upp í reykjavík á næsta ári hæstvirtur forseti um heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti

fari í hækkun á tekjutryggingu ellilífeyrisþega vegna þrjú hundruð þúsund krónur frítekjumarks á atvinnutekjur tillagan er í samræmi við samkomulag við eldri borgara en þó er lagt til að framkvæmdinni verði flýtt um tvö ár frá því sem samkomulagið gerir ráð fyrir

kjör aldraðra hafa verið mikið í umræðunni hér innan þings sem utan og forustumenn aldraðra hafa verið í mikilli kjarabaráttu fyrir hönd þeirra og ég fagna því að í þessum tillögum meiri hlutans er gert ráð fyrir því að aldraðir muni frá næstu áramótum hafa þrjú hundruð þúsund króna frítekjumark til þess að geta farið út á vinnumarkaðinn í einhverja hlutavinnu án þess að bótaréttur þeirra skerðist

þessari ákvarðanatöku um tvö ár það er ánægjuefni að við skulum stíga það skref að veita öldruðum möguleika á því að starfa á almennum vinnumarkaði án þess að lífeyristekjur þeirra skerðist svo um munar það er mjög mikilvægt að við getum notið þess að aldraðir geti lagt hönd á plóg í atvinnulífinu það er mikil eftirspurn eftir vinnuafli og hér er um mjög hæft fólk að ræða sem býr yfir mikilli reynslu og þess vegna fagna ég sérstaklega því að verið sé að bæta kjör aldraðra í þessum efnum hins vegar er það alveg ljóst að við erum á langri vegferð í því að bæta kjör aldraðra það þarf að gera enn betur í þeim efnum við þurfum að hækka skattleysismörkin sem munu reyndar hækka í níutíu þúsund krónur á næsta ári en við þurfum að halda áfram á þeirri vegferð til þess að bæta kjör aldraðra og öryrkja hæstvirtur forseti gert er ráð fyrir því að hækka framlag til fjórðungssjúkrahússins á akureyri um hundrað ár sem er hækkun á rekstrarframlagi og fer þá inn í rekstrargrunn spítalans og jafnframt er gert ráð fyrir að leggja einn milljarð hækkun til að styrkja rekstrargrunn landspítala háskólasjúkrahúss og þar með eru þessar þær lykilstofnanir í heilbrigðiskerfi okkar landsmanna að ég tel í mjög góðum málum sem sagt á árinu tvö þúsund og sjö undir lið fjármálaráðuneytisins er gert ráð fyrir að liðir ráðuneytisins hækki um sjö hundruð þrjátíu og sjö komma fjögur ár undir lið samgönguráðuneytisins er áætlað að fjárheimild ráðuneytisins verði aukin um þrjú hundruð sextíu og átta ár undir lið iðnaðarráðuneytisins er lagt til að fjárheimild verði aukin um sextíu og eitt ár undir lið viðskiptaráðuneytisins er gert ráð fyrir að heimildin verði aukin um sautján ár undir lið hagstofu íslands er gert ráð fyrir að fjárheimild aukist um þrjátíu og fimm ár að lokum er undir lið umhverfisráðuneytisins er lagt til að fjárheimild þess verði aukin um tvö hundruð þrjátíu og sex ár vil ég vekja þar sérstaka athygli á málefni náttúrustofa sem eru sjö talsins á landinu og gegna mjög mikilvægu hlutverki í rannsóknastarfi á landsbyggðinni í náttúruverndarmálum og meiri hluti nefndarinnar lagði það til að sjö ár yrði veitt aukalega til hverrar og einnar náttúrustofu til ýmissa verkefna sem stofnunar sóttu um til nefndarinnar hæstvirtur forseti ég held að ég hafi farið að mestu leyti yfir útgjaldatillögur ríkisstjórnarinnar ég tel að það hafi verið mjög brýnt að bregðast við ýmsu er varðar málefni einstakra stofnana og jafnvel félagasamtaka

bætt hlut margra stofnana til muna vegna starfsemi á þeirra vegum á árinu tvö þúsund og sjö

ég vil að lokum nefna það í ljósi þess að við erum að leggja hér til stóraukin framlög til velferðar mennta og heilbrigðismála að að sjálfsögðu erum við líka að skila til almennings í landinu ágóðanum af því að ríkissjóður hefur verið mjög vel rekinn á síðustu ellefu árum eins og ég hef margoft sagt er ríkissjóður nær skuldlaus þannig að við erum að greiða mjög lítil vaxtagjöld þess vegna getum við skilað þeim ávinningi sem við höfum náð á undanförnum árum í ríkisfjármálum til heimilanna í landinu það ber að nefna eins og ég benti á áðan að það á að hækka skattleysismörk upp í níutíu þúsund krónur um næstu áramót sem skiptir mjög miklu máli sérstaklega fyrir þá lægst launuðu það á að auka framlög til barnabóta um einn komma sjö milljarð frá og með næstu áramótum það mun koma sérstaklega lágtekju og millitekjufólki til góða ég vil líka benda á að börn sextán og sautján ára fá nú rétt til þess að fá barnabætur sem er mjög skynsamlegt þar sem sjálfræðisaldurinn var hækkaður fyrir nokkrum árum úr sextán árum upp í átján þannig að hér er um börn að ræða í skilningi laganna og því mjög eðlilegt að þessir einstaklingar fái barnabætur eins og önnur börn og þetta er sem sagt lagt til að taki gildi á næsta ári það á að halda áfram að lækka tekjuskattinn hann mun lækka um eitt prósent um næstu áramót og hefur því lækkað um þrjú prósent á því kjörtímabili sem nú lýkur senn mikil umræða hefur oft verið tengd fjárlögunum um lækkun á matarskatti og hefur stjórnarandstaðan farið mikinn hér í þinginu um það að við framsóknarmenn höfum sérstaklega verið á móti ári að lækka matarskattinn ég held að þær hafi verið ófáar ferðirnar sem ég hef komið hingað upp til þess að reyna að leiðrétta þennan mikla misskilning sem stjórnarandstaðan nú heyri ég að órói er í salnum því að stjórnarandstöðunni líður kannski ekki vel undir þessum lestri gefa þingmanni hljóð en þannig var það að ég hef komið hér ófáar ferðirnar til þess að benda stjórnarandstöðunni á að það hefur ekkert verið neinn ágreiningur um það að við ætluðum að skoða það að lækka matarskattinn en alltaf kom háttvirtur stjórnarandstaða og sagði framsóknarflokkurinn sérstaklega háttvirtur þingmaður össur

þess vegna skal ég vekja athygli háttvirtra þingmanna á því að í fjárlagafrumvarpi fyrir árið tvö þúsund og sjö er gert ráð fyrir því að matarskatturinn virðisaukaskattur af matvælum verði lækkaður úr fjórtán prósent ofan í sjöunda þetta er mjög mikilvægt mál og margir hafa borið þetta mál fyrir brjósti og ég vil benda á það að innan framsóknarflokksins hefur verið ályktað um þetta mál á flokksþingum og að sjálfsögðu þarf framsóknarflokkurinn að fara eftir ályktunum sinna flokksþinga ef svigrúm er til í ljósi góðrar stöðu ríkissjóðs og nú sé ég að össur hlær af gleði háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson hlær mikið að þessu en í ljósi góðrar stöðu ríkissjóðs höfum við svigrúm til þess að lækka virðisaukaskatt af matvælum þannig höldum við áfram að hækka og bæta kaupmátt heimilanna í landinu eins og við höfum verið að gera á síðustu ellefu árum kaupmáttur heimilanna í landinu hefur aukist um fimmtíu til sextíu prósent kaupmáttur almennings á þessu ári er að aukast um fimm komma sjö prósent sem er meira en gert var ráð fyrir í forsendum fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex á næsta ári er gert ráð fyrir því að kaupmáttur almennings aukist um fimm prósent rúmlega fimm prósent árið tvö þúsund og átta er gert ráð fyrir því að kaupmáttur almennings aukist um rúm tvö prósent við ætlum því að halda áfram á þeirri vegferð að skila almenningi því að ríkissjóður er vel rekinn við höfum svigrúm til þess að bæta kjör almennings og jafnframt að standa vörð um mjög mikilvægar heilbrigðis mennta og velferðarstofnanir hér í þessu þjóðfélagi hæstvirtur forseti það er því með mikilli ánægju sem ég lýk hér máli mínu ég tel að þau fjárlög sem hér hafa verið lögð fram við aðra umræðu séu mjög góð fjárlög það er verið að lækka skatta það er verið að auka kaupmátt heimilanna það er verið að verja mjög miklum fjármunum til velferðarmálanna og við erum líka að skila ríkissjóði með tekjuafgangi og þar af leiðandi er ríkissjóður nær orðinn skuldlaus þetta sýnir okkur það hæstvirtur forseti

sem sagt er að í endurskoðaðri tekjuáætlun efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytis er gert ráð fyrir tekjur verði þrjú hundruð sjötíu og sex þúsund milljarðar króna þetta er smávægileg villa þarna eiga að standa milljónir króna þannig að ég bendi þingmönnum á það og það er komið í þingtíðindi að hér er um meinlega villu að ræða þar þar sem milljarðar standa eiga að standa milljónir en kannski er það skiljanlegt í ljósi gríðarlega góðrar afkomu ríkissjóðs að menn geri svona mistök því að ef við höldum áfram á þessari leið getum við farið að telja í þúsundum milljarða ég lofa háttvirtur þingmaður einari má sigurðarsyni því að við ætlum að halda áfram að bæta hag almennings